Madame la Présidente, les Libyens ont besoin d'une nouvelle Libye, mais pour construire cette nouvelle Libye, il faudra d'abord en finir avec Kadhafi, parce que tant que cet autocrate sanguinaire sera quelque part dans la nature, la population civile restera sous le coup de la menace. Cette première étape passée, il faudra réconcilier les deux parties, car outre la dimension internationale qu'a prise ce conflit à la suite de l'intervention de l'OTAN, il s'agit avant tout d'une guerre civile qui a divisé le pays. Et l'on ne reconstruit pas un pays qui a vécu une guerre civile sans passer par la phase de réconciliation.

De notre côté, nous devons soutenir cette transition du mieux que nous pouvons, de la façon la plus judicieuse.